til framhaldsfunda mánudaginn sextánda janúar tvö þúsund og tólf klukkan fimmtán gjört í reykjavík þrettánda janúar tvö þúsund og tólf

bréf handhafa valds forseta íslands um að alþingi skuli koma saman til framhaldsfunda